Nooit wordt er gesproken over persoonlijke verantwoordelijkheid om hun situatie te verbeteren. Het is altijd en automatisch de schuld van de samenleving, van het racisme, van discriminatie en dergelijke meer. Wij merken ook dat er een opbod is in het opsommen van zogenaamde discriminatie, soms tot het belachelijke toe. Zo wil het verslag dat de Europese Commissie optreedt tegen zogenaamde genderstereotypen in de media en in de reclame.